Voilà un dilemme cornélien pour l'Union européenne d'un côté, on prétend sauver la planète en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, de l'autre, on encourage un libre échange effréné avec la terre entière, ce qui entraîne mécaniquement une hausse des mêmes émissions de gaz à effet de serre. Les traités de libre échange cumulés à des normes insoutenables imposées par l'Union européenne à nos entreprises ont abouti à la casse de nos industries. Nous en sommes réduits à importer des produits fabriqués dans des pays qui ne répondent pas aux mêmes normes environnementales, ni d'ailleurs sanitaires et sociales.

Bref, nous sommes perdants sur tous les tableaux. Il est temps de repenser tout notre modèle économique. L'avenir est à la protection, aux relocalisations et aux circuits courts. Produire, consommer, recycler dans un périmètre géographique raisonnable c'est là la seule manière de concilier nos exigences écologiques avec nos intérêts économiques.